Turcja się zmienia i nie chodzi tylko o relacje między rządem i opozycją, o następstwa zamachu stanu, kiedy Turcja stanęła na krawędzi wojny domowej, ale chodzi o zmiany głębokie, które mogą niestety pozostać.

Jest to jeszcze muzeum, ale jego status ma zostać zmieniony.

Nie wiem, czy w tej sprawie reagowała Komisja Europejska, ale bardzo zachęcam do wydania komunikatu.

To jest część naszego dziedzictwa. W tej sprawie też powinniśmy wysłać sygnał, że to są rzeczy nam nieobojętne.